Pero en el caso de Túnez aún estamos a tiempo.

Pero podemos hacer todavía muchas cosas, porque el colapso económico que suponen una ruptura y una revolución de esta naturaleza debe tener el menor coste posible. Hay demasiados enemigos que quieren hacer de Túnez, por ejemplo, un modelo diferente al que todos nosotros deseamos. Túnez se ha convertido en un modelo, y realmente estamos viviendo el fin de una era poscolonial y el comienzo de su verdadera independencia. Por eso, la situación económica de Túnez permite pensar que —además de las ayudas que la señora Ashton ha mencionado— es posible que haya una toma de posición del Banco Central Europeo para no dejar caer una experiencia que puede ser vital para el futuro del Mediterráneo.